Madame la Présidente, je voulais intervenir sur l'Érythrée parce que je trouve que c'est vraiment la Corée du Nord de l'Afrique.